We hebben het gezien bij de verkiezingen in de Verenigde Staten.

We hebben het gezien in Nederland bij het onderzoek naar het neerhalen van MH17, waarbij bijna 300 mensen het leven hebben gelaten. Onze taak is het ervoor te zorgen dat dit lijstje voorbeelden hier stopt, dat er een einde komt aan deze ondermijning van onze democratie. Met het in aantocht zijn van de Europese verkiezingen is het absoluut een belangrijke stap om onze weerbaarheid op dat gebied veel verder te versterken.

Ter vergelijking de Russen hebben alleen voor een Brexit campagne al meer dan vier keer zoveel geld besteed! We kunnen het niet bij mooie woorden en het uitspreken van zorgen laten, zeker nu de Europese verkiezingen eraan komen. Zoals Popeye spinazie nodig heeft om Pluto te verslaan, zo hebben wij ook in de Europese Unie krachtige wapens nodig om deze vorm van buitenlandse inmenging te stoppen. Laten wij er in ieder geval vanuit dit huis voor zorgen dat die wapens er komen.